Herr Präsident! Was macht Facebook, und was bringen parlamentarische Befragungen? Machen wir uns nichts vor. Facebook hat die Untersuchung des Parlaments nicht ernst genommen. Facebook hat Vertrauen verspielt und EU Recht gebrochen. Dagegen helfen keine schönen Worte oder freiwillige Verpflichtungen. Notwendig sind strenge Regeln, effektive Kontrollen und nötigenfalls Sanktionen. Was bedeutet das?

Geben wir unseren Datenschutzbehörden die notwendigen Mittel zur effektiven Kontrolle! Zweitens Wir brauchen mehr Transparenz gerade bei politischer Werbung. Wer ist denn tatsächlich der Auftraggeber einer Botschaft und wer bezahlt? Drittens Wir brauchen die ePrivacy Verordnung zum Schutz etwa vor targeting ePrivacy sollte schon längst zusammen mit der Datenschutzverordnung wirken.

Fazit Wir sind den Praktiken der großen digitalen Unternehmen nicht hilflos ausgeliefert, aber wir müssen jetzt entschlossen und gemeinsam handeln, um unsere Bürger, um unsere Demokratie zu schützen.